Represje wymierzone przez reżim Władimira Putina w działaczy stowarzyszenia Memoriał to próba uciszenia organizacji, która od upadku ZSRR pełni rolę sumienia rosyjskich elit. To właśnie dzięki zaangażowaniu Memoriału i ogromnej odwadze wielu jego członków udało się odkryć przed opinią publiczną skalę zbrodni sowieckich komunistów. Zbrodni, których ofiarą padali nie tylko przedstawiciele narodów zniewolonych przez Rosję Sowiecką, ale także sami Rosjanie, którzy nie godzili się na życie w ogromnym, zarządzanym z Moskwy łagrze. Władze rosyjskie bezpośrednio lub poprzez prowokację prześladują organizację, która nie tylko bada przeszłość, ale prowadzi działania edukacyjne, odkłamując kłamstwa sowieckiej propagandy. Sprawa Ojuba Titijewa to jeden z najnowszych przykładów represji wobec organizacji walczących o prawa człowieka w Rosji.